Pani Przewodnicząca! Chciałbym pogratulować sprawozdawczyni interesującego i wyważonego sprawozdania, chociaż w pewnych sprawach mam wątpliwości. Mam na przykład wątpliwości, czy należy kłaść nacisk na zwiększanie zaangażowania Turcji na Kaukazie Południowym. Jest to region, gdzie polityka powinna być szczególnie delikatna i wyważona. Ale trzeba powiedzieć, że kluczową rzeczą jest zmiana podejścia do wysiłków Turcji. To wszystko, co wynika z realizacji umowy stowarzyszeniowej, co jest dobrym zwiastunem poszerzania się współpracy Turcji z Unią Europejską, powinno być przyjmowane w nadziei, jako szansa na przyszłość, że drzwi do Europy także dla Turcji są otwarte. Dzisiaj z tego miejsca powinien ten głos płynąć bardzo wyraźnie. Także w kontekście tego,